Morgen werden wir über eine deutliche Verschärfung der CO2 Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge abstimmen.

Einige in diesem Haus halten diese Ziele noch immer für zu gering, andere halten sie für maßlos übertrieben.

Ich sage Ihnen aber auch Diese Grenzwerte zu erreichen, wird kein Kinderspiel im Gegenteil. Wir sind mit dem Verhandlungsergebnis noch einmal deutlich über den ursprünglichen Vorschlag der Kommission hinausgegangen. Wir dürfen jedoch auch nicht vergessen, mit welchen Grenzwerten zu Beginn der Debatte im Europäischen Parlament tatsächlich jongliert wurde. Die Sozialdemokraten forderten 50 Reduktion, die Grünen wollten bis zu 75 Reduktion geradezu absurd, nicht realistisch, und Zehntausende Jobs wären dadurch zerstört worden.

Gerade die einseitige Ausrichtung auf die Elektromobilität hätte Emissionen lediglich vom Auspuff in die Kraftwerke verlagert. Vor uns liegt nun ein Kompromiss. Wir haben einiges erreicht. Das Zwischenziel von 15 bis 2025 ist realistisch, die Überprüfung 2023, wie weit wir wirklich sind, ist wichtig, und das gesonderte Ziel für leichte Nutzfahrzeuge mit 31 ist auch in Ordnung. Wir als EVP haben uns von Anfang an jedoch auch für eine verbesserte Anrechnung innovativer Technologien wie zum Beispiel synthetischer Treibstoffe eingesetzt. Es ist sehr bedauerlich, dass hier aus ideologischen Gründen keine Mehrheit für eine technologieneutrale Lösung möglich war. Ganz klar Hier haben wir eine Chance vertan. Ich werde weiter für diese Technologieoffenheit kämpfen. Dennoch Wir sollten dieses Gesetz, diesen Kompromiss nun auf den Weg bringen. Wir müssen den Produzenten dringend die nötige Planungssicherheit geben. Die Entwicklung der Fahrzeuge, die bis 2025 auf dem Markt sein sollen, ist bereits in vollem Gange.